Hvala lepa za besedo. Torej zelo enostavno, gradbeni zakon, ki velja, vsebuje tudi nekaj anomalij, in če je malo dobre volje, se lahko te odpravijo. Naš predlog je pred vami, da odpravimo pač pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe. Da je problem, kaže tudi to, a ne, da je minister izdal pač neko navodilo inšpekcijskim službam, naj za enodružinske hiše brez uporabnega dovoljenja izdajo samo opozorilo. Torej se zaveda, da je to problem in da kompliciramo tam, kjer ne bi bilo treba komplicirati. Kolega, Trček je prej govoril, da če ne bo to veljalo, bodo potem pa po celi Sloveniji, hiše brez fasad. Glejte, pol pa zelo slabo poznate Slovence. Boste popravil, če sem kaj narobe razumela. Slovenci so malo preveč redoljubni, da bi dolga leta ostali brez fasade. Pa ne samo to, tudi skrbni so in zato, da bodo porabili manj za kurjavo, bodo slej ko prej naredili fasado in zelo hitro se naredi tudi fasada na objektu. Je pa res, da se vselijo prej. Ne. Bi se vselili prej, ko imajo pogoje. Tudi jaz imam en primer zdajle. Zidajo hišo, januarja bi se vselili, ampak bo problem, ker fasade pa še ne bo, imajo pa prodano stanovanje, v katerem zdaj živijo, in zato gradijo hišo, da bodo šli tja, napraskali vse prihranke, kredite in tako naprej, in seveda imajo zdaj težavo, ker če ne bodo imeli, fasade, se v principu po zakonu ne smejo vseliti. Vlada potem še napiše v svojem mnenju, da, je tak predpis zato, ker bi bila s tem ogrožena varnost zdravja in življenja ljudi. Nekaj o tem je že povedal moj kolega Tomaž, ampak pomembno je tisto, kar naprej zapiše, a ne, da je bila posledica take zakonodaje med drugim tudi ta, da so investitorji z gradbenim dovoljenjem za enostanovanjski objekt zgradili večstanovanjski objekt, pri čemer ni nihče tega preverjal, ker uporabno dovoljenje ni bilo predpisano. Halo! Zdaj bomo kaznovali tiste, ki naredijo enostanovanjsko hišo zato, ker je nekaj investitorjev, ki na na, podlagi gradbenega dovoljenja za enostanovanjsko hišo naredijo več. Saj imamo inšpekcijo, inšpekcija mora to ugotoviti. Občine vejo, kaj se jim dogaja. Ne, mi rajši a ne zato, ker eni kršijo, bomo mi kaznovali tiste, ki so recimo naredili stvari čisto v redu, in spet minister ve, da so naredili čisto v redu, zato je rekel, ne jim dati izvršbo, ampak jim dajte, opomin oziroma opozorilo, torej ve, da je to problem. Kaj, kaj so delale inšpekcije, da se zgodi to, da investitor z gradbenim dovoljenjem za enostanovanjsko zgradbo naredi večstanovanjski objekt. Kje je inšpektor? K Tomažu Licu pride na dvorišče po uradni dolžnosti, tole pa ne bo šel pogledat. To je problem, a ne. To je problem, da stvari nadzorujemo slabo in potem kaznujemo vse tiste, ki delajo približno v redu zato, ker pač eni kršijo, ampak taki, ki kršijo, bodo vedno, saj zato pa imamo inšpekcije in ne opravljajo svoje delo. Kolega Perič je rekel, da je najprej treba narediti fasado pol pa not dati okna in ostalo. Halo! Jaz sicer še nisem hiše gradila, ne, ampak a potem bomo pa popravljali fasado, ko bomo okna, pa bo malo večje pa bo okoli okno tistole za ... Mislim, dajmo, no, biti malo realni, no. Mogoče bo on tako gradil, pa bo najprej fasado naredil, ampak jaz mislim, da ljudje tako ne delajo, no. In ne morem več slišati besede "celovito", ne. Vi boste vse uredili celovito. Zdaj smo bili na enem odboru, ko smo se pogovarjali, zakaj moramo spet po nujnem postopku sprejeti en zakon. Zato, ker smo ga želel urediti celovito. Ne. In smo noter navlekli sto in eno stvar in potem je zakonodajno-pravna služba rekla, da to ni v redu, in je prejšnja koalicija SMC, Desus, in in, SD, hvala, umaknila ta zakon, zato ker so ga hoteli urediti celovito. Glejte, ne rabimo mi odpreti cel zakon zaradi ene take anomalije, kot je tole, o kateri danes govorimo, ampak se odpravi to, ne bo se porušilo vse ostalo zraven. Ne. To, da pa stalno ne podpiramo vašega predloga, ker ne ureja celovito. A veste, celovito pomeni vsakič odpreti cel zakon od A do Ž. Potem ne bi imeli spremembo zakona. Po moramo vsakič odpreti cel zakon, pa bo celovito, a ne, potem gremo od A do Ž pogledat, kaj je treba narediti. Tako da glejte, neumnosti se da odpraviti zelo hitro, če je malo volje in malo razumevanja. Dajte nas z ministrstva v tem vašem, mnenju vlade niste nič napisali, koliko je takih primerov, s kolikimi se ukvarjamo, kolikim je minister, torej inšpekcijska služba dala zgolj opozorilo. Dajte nam te podatke, ne, da bomo vedeli, o čem se sploh pogovarjamo in kolikim ljudem grenimo življenje brez veze. A a mislite, da tisto, ko si gradi hišo, ima idejo, da ne bo nikoli fasade naredil? Halo? Vsak ima idejo, da jo bo naredil in da bo imel lepo hišo in okolico in tako naprej, vsaj za Slovence to velja, no. Ne bom za koga drugega mogoče govorila, ampak jaz ne poznam nikogar, ke nima v načrtu narediti tudi fasado slej ko prej. Je pa res, da rešuje mogoče prvi stanovanjski problem in si želi čim prej si nekaj ustvariti, da se lahko tja, vseli in potem pač dokonča hišo s fasado in z vsem ostalim in vrtom in okolico. Tako da jaz seveda naš predlog podpiram in apeliram, no, da malo razmislite o tem, kar govorimo mi, ministrstvo tudi, poglejte primere, ker jih imate, saj vam ljudje pišejo najbrž, a ne, in sprašujejo, od kje zdaj, take, ne bom rekla neumnosti, skratka anomalije, ki jih ne bi bilo treba, in se da to zelo hitro odpraviti, nobenega ne bo za to nič bolelo, ljudem bomo pa marsikaj olajšali.